De tekst die nu voorligt is een andere tekst dan de tekst die gestemd is in commissie. En er is ook geen amendement ingediend om de fout recht te zetten. Dus wij kunnen vandaag daarover niet stemmen.